Pane předsedající, já bych chtěl na závěr té debaty konstatovat, že podporuji tuto zprávu a jsem rád za jeden konkrétní článek, který možná bude vypadat pro kolegy, jako že není podstatný, že je formální, ale praxe z České republiky ukazuje, že je velmi důležitý.

Někdo to může považovat za pouhou formalitu, ale my jsme teď v České republice byli svědky velké veřejné debaty, kdy prezident republiky navrhl nového kandidáta na ombudsmana, významnou profesorku trestního práva, u které se však ukázalo, že v 70. letech spolupracovala s komunistickými prokurátory, kteří poslali na smrt některé politické vězně v České republice, třeba doktorku Miladu Horákovou.